fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um olíugjald þetta eru lög númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald með síðari breytingum samkvæmt frumvarpi þessu er meðal annars ætlað að takmarka aðgengi að litaðri olíu og auðvelda eftirlit með því fyrirkomulagi sem þar er í fyrsta lagi er lagt til að söluaðilum olíu verði óheimilt að selja litaða olíu í sjálfsafgreiðsludælum nema viðskiptavinur greiði fyrir eldsneytið með viðskiptakorti frá söluaðilanum sjálfum þessi breyting er lögð til vegna gruns um að litaðri olíu sé í miklum mæli dælt á einkabíla á sjálfsafgreiðslustöðvum og talið er að tap ríkissjóðs vegna þessa nemi um það bil hundrað sextíu milljónir króna á ári önnur tillaga frumvarpsins snýr að lagfæringu á lögum þannig að tekinn er af allur vafi um að greiða þurfi kílómetragjald vegna eftirvagna loks er lagt til að sektir vegna misnotkunar á litaðri olíu verði hækkaðar og látnar fylgja verðlagi meðal annars til að viðhalda varnaðaráhrifum þeirra virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og